Sunt convins că președinția belgiană, care pune accentul pe acțiune, va reuși să gestioneze în mod adecvat actualul context european caracterizat prin dificultăți economice și printr un proces de reașezare instituțională. Avem nevoie, în momentul de față, de o nouă viziune de viitor pentru Uniunea Europeană. Europa trebuie să continue procesul de extindere, să și consolideze instituțiile, economia și moneda și să și sporească coeziunea internă. Pacea și stabilitatea noastră depind de pacea și stabilitatea vecinătății noastre. Este esențial, în acest sens, să continue în perioada următoare parcursul pozitiv al Republicii Moldova în raport cu Uniunea Europeană, sprijinind eforturile și reforma în acord cu aspirațiile europene ale acestui stat.